aldraða miklu máli þetta frumvarp er á þingskjali tvö hundruð sjötíu og átta fjögur hundruð fimmtugasta og fimmta mál um er að ræða breytingu á fertugasta og aðra grein lyfjalaga sem fjallar um bann við veitingu afsláttar á lyfjum þannig að bannið eigi ekki við smásala heldur einungis lyfjaframleiðendur og lyfjaheildsala nefndin flutti fyrir jól frumvarp sem frestaði gildistöku þessa banns hvað varðar smásalana enda var nýtt greiðsluþátttökukerfi lyfja í smíðum útséð er að það kerfi verður ekki tilbúið fyrsta apríl og því er lagt til að smásalar verði felldir brott úr ákvæðinu og því er lagt til að ákvæði smásalana verði frestað enn á ný samsvarandi frestun á gildistöku þess að það væri bannað að heimila afslátt af smásölum á lyfseðilsskyldum lyfjum hefur heilbrigðisnefnd áður flutt og nú leggur háttvirtur heilbrigðisnefnd til að síðari hluti málsliðar þrettándu greinar laganna samanber lög númer hundrað tuttugu tvö þúsund og átta skulu orðast svo þá skulu ákvæði tíundu greinar hvað varðar smásöluaðila taka gildi fyrsta janúar tvö þúsund og tíu og lögin öðlist þegar gildi með frumvarpinu er lagt til að frestað verði ekki hluta af gildistöku tíundu grein laga númer níutíu og sjö tvö þúsund og átta um breytingu á lyfjalögum númer níutíu og þrjú nítján hundruð níutíu og fjögur en frestunin varðar eingöngu smásölu lyfja gildistökunni hefur í tvígang verið frestað fyrst með lögum númer hundrað tuttugu tvö þúsund og átta en breytingu á lögum númer níutíu og sjö tvö þúsund og átta um breytingu á lyfjalögum með síðari breytingum og þá til fyrsta janúar tvö þúsund og níu en með lögum númer hundrað fjörutíu og sex tvö þúsund og átta var gildistökuákvæði að nýju frestað til fyrsta apríl tvö þúsund og níu þá tók hæstiréttur nokkra daga þegar það var gert var í undirbúningi nýtt greiðsluþátttökukerfi lyfja og ráðgert að það kæmi til framkvæmda í síðasta lagi fyrsta apríl tvö þúsund og níu jafnframt var talið mikilvægt að afnema afslátt af lyfjum í smásölu héldist í hendur við innleiðingu hins nýja greiðsluþátttökukerfis nú er ljóst að það mun ekki líta dagsins ljós þann fyrsta apríl næstkomandi og er því lagt til að gildistökunni verði frestað að nýju til áramóta svo svigrúm skapist til að ljúka vinnu við nýtt greiðsluþátttökukerfi hæstvirtur forseti hér er vísað til þeirrar nefndar sem háttvirtur pétur h blöndal hefur leitt nokkurn tíma til að endurskoða

nú mun þessi nefnd skila af sér en það verður haldið áfram að vinna með þann þátt sem snýr að lyfjunum og nú vonum við að nýtt kerfi hafi tekið gildi fyrir fyrsta janúar tvö þúsund og tíu alla vega leggur nefndin til að þessi ákvæði um banni við heimild til að smásalar veiti afslátt af lyfseðilsskyldum lyfjum það bann verði ekki sett á og frestað til fyrsta janúar tvö þúsund og tíu hæstvirtur forseti þar sem nefndin flytur málið tel ég rétt að vísa málinu til annarrar umræðu og afgreiðslu það sé ekki ástæða til að senda þetta mál til umsagnar nefndin er einhuga um að flytja frumvarpið í þessari mynd eins og hefur verið gert áður